Mais c'est au fond le monde dans lequel nous vivons, où les États ne sont plus qu'un des acteurs de la lutte contre le dérèglement climatique, à côté des collectivités locales, de la société civile, des entreprises.